En ce qui concerne la coordination entre l'instrument de développement rural et les autres fonds structurels avec le contrat de partenariat entre la Commission et les États membres et les régions, cela nous permettra, dans la phase d'élaboration stratégique d'utilisation de ce fonds, qu'une région puisse assurer clairement la complémentarité entre ces différents programmes pour couvrir la problématique qu'elle doit

Dans ce cas, les États membres et les régions devront élaborer des indicateurs pour montrer de quelle manière ils vont atteindre certains objectifs qui ont été fixés dans la stratégie Europe 2020 en utilisant les différents fonds dans les différents secteurs de l'économie de la société.